Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Torej tudi jaz pozdravljam predlog tega zakona o osebni asistenci, saj gre za potrebe ljudi, ki to pomoč potrebujejo. To pa so predvsem različni invalidi, ki potrebujejo različne oblike osebne asistence in morajo biti tudi aktivno udeleženi pri tem, da sami odločajo o tem, kako in kje bodo živeli in koliko in kakšno pomoč potrebujejo. Res je tudi, da se je že v devetdesetih letih uvajala osebna asistenca in jo ima danes več kot sto ljudi, ki bi sicer morali biti v socialnih zavodih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že leta dva tisoč devet sofinancira programe osebne asistence v obliki sofinanciranja zaposlitve osebne asistence. Od leta tisoč, od leta dva tisoč petnajst, pa preko javnih razpisov, sofinancira, te programe osebne asistence in katere smo deležni tudi na Zvezi Sožitje, preko njih tudi v naših društvih. V zadnjih letih so program osebne asistence razvile tudi nekatere nevladne organizacije in kar osemindvajset organizacij vključuje tisoč oseb. Vendar je ta osebna asistenca različno mišljena. Ena je namenjena dvanajst- in štiriindvajseturni pomoči, nekaterih primerih pa pomeni le nekajurno podporo ali enourni obisk, trgovino in družabništvo. Neke organizacije nekatere organizacije nudijo pomoč samo v delovnikih, in če osebna asistenca obsega le nekaj ur tedensko pri osebi z ovirami, pa naj gre za mlajše ali starejše, mora oseba, če potrebuje več pomoči, vseeno v institucijo. Spoštovani, v zadnjih, v zadnjem času pa velimo veliko govorimo o se pravi, da bi ljudje, potrebni pomoči, ne živeli v velikih zavodih in njenih enotah, pač pa duje doma ali v najetih stanovanjih ali stanovanjskih skupinah, znotraj stanovanjskih sosesk. To bo za ljudi bolj prijazno okolje in ljudje bodo s pomočjo asistence živeli bolj svobodno, prijazno in lepše življenje. Invalidom smo dolžni omogočiti uresničitev določb Konvencije o pravicah invalidov, kot so pravica do samostojnega življenja, vključno z osebno asistenco, pravice do vključujočega izobraževanja in vseživljenjskega učenja in največje mogoče samostojne osebne mobilnosti. Ko sem bila osebna asistentka pri osebi na vozičku, ki je popolnoma odvisna od tuje nege in pomoči, sem spoznala, kako pomembna je pomoč osebne asistence, torej že zjutraj pri vstajanju, osebni higieni, oblačenju, se pravi, pri vseh temeljnih življenjskih aktivnostih. Predstavljajmo si, kako bi ta žena živela brez osebne asistence. Sin in mož, sin odide v šolo, mož odide v službo, mogoče jo spravi s postelje ven, v kuhinjo, recimo, da bi lahko prišla morda do hrane, vendar tudi stranišče je potrebno, česar ta ženska ni sposobna. In predstavljajmo si, v kakšnem stanju bi to gospo brez osebne asistence našel mož po službi. Tudi mož, ki je aktiven v službi, je lahko razbremenjen, kako živi njegova žena dopoldne sama. On se lahko posveti službi, ker ve, da je za njegovo ženo lepo poskrbljeno. Ne mislite, da samo sedi in razmišlja, aktivna je, ona razporeja, kako bo njen delovnik izgledal. Pomaga, pri, recimo, rezala je tam, meso celo, osebni asistentki je povedala, kaj bodo jedli. Aktivna, svobodna, bom rekla socializirana, v življenje je vpeta, nasmejana, in kljub temu, da je na vozičku, da ne zmore, je, prijetna sogovornica in res ženska, na mestu. Torej, iz iz okolja ni izločena, kar je izrednega pomena za te ljudi. Ker mi vemo, če so ljudje izločeni, če živijo samostojno življenje, samo življenje, so sami, s svojimi težavami, izključeni iz vsega, pogosto zapadejo tudi v depresijo. Ta ženska je popolnoma drugačna. Torej ugotavljamo, da je osebna asistenca velikega pomena za izenačevanje možnosti invalidov in njihovega samostojnega življenja in vključevanja v družbo kot celoto, zato je potrebno sistemsko in hitro urediti. Res je, kot je prej gospod Tonin govoril, če bomo čakali na dolgotrajno oskrbo, ker vemo, da je osebna asistenca nekako vezana na dolgotrajno oskrbo. Ko sem prej če stopila ven, me je, gospa, ki je na vozičku, zunaj nagovorila: "A bomo res čakali na dolgotrajno oskrbo? Kaj pa, če tega še ne bo? Mi potrebujemo osebno asistenco tukaj in zdaj." In veste, kaj sem odgovorila, ker imam podatek, da bo dolgotrajna oskrba nekako v v na vlado vložena v februar, konec februarja, in potem morda do konca leta sprejeta, sem ji obljubila, v kolikor ne bo, bo, Zakon o osebni asistenci samostojno zaživel. Veliko pisem, tako kot vsi pravite, smo dobili tekom tedna oziroma že dlje časa in, veliko tragedij je tudi napisanih notri v teh pismih. Predvsem v tistih, tisti ljudje izražajo, ki živijo v socialnih zavodih, kaj vse doživljajo, od previjanja plenic in tako naprej. Torej, ljudje si želijo samo to, človeka vredno življenje in enakopravni položaj v družbi in menim, da si to tudi zaslužijo. Hvala lepa.